Úlohou Európskeho parlamentu nie je navrhovať ústavy členských štátov Európskej únie. Od voličov sme dostali mandát, aby sme posudzovali ich záujmy pri prijímaní európskej legislatívy. O tom, či boli zákony v konkrétnom prípade dodržané alebo nie, rozhodujú súdy. Ak má Komisia pochybnosti o súlade zákonov niektorého členského štátu so zmluvami, môže sa obrátiť na Európsky súdny dvor. Rovnako každý občan EÚ sa môže obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva.